Domnule președinte, doresc să salut propunerea Comisiei de a simplifica procedurile politicii de coeziune din cadrul următorului exercițiu financiar multianual, venind în ajutorul administratorilor și beneficiarilor fondurilor de coeziune. Este important ca prin intermediul acestui regulament să reușim diminuarea drastică a sarcinilor administrative inutile din cadrul programelor precedente. Doresc să îmi exprim susținerea pentru o creștere de până la 378 de miliarde de euro pentru coeziunea economico social teritorială, cel puțin până la același nivel ca și în cadrul acestui exercițiu financiar. De asemenea, prin mărirea ratei de cofinanțare de la 70 până la 85 pentru regiunile europene mai puțin dezvoltate, ne asigurăm că adevărații beneficiari ai coeziunii sunt chiar aceia care au cea mai mare nevoie de aceasta. Vă rog să luați în considerare că este nevoie de mai multă descentralizare și de o relație directă și o decizie directă de finanțare între Bruxelles și microregiuni sau administrații locale pentru că, în multe state membre, guvernele naționale sunt o frână în cheltuirea la timp a fondurilor de coeziune.